laga um breytingu á lögreglulögum númer níutíu nítján hundruð níutíu og sex þetta frumvarp er þannig til komið að hæstvirtur innanríkisráðherra kynnti til sögunnar hér á lokadögum þings fyrir jól nauðsynlega breytingu sem gera þarf á tilhögun lögreglulaga vegna lögregluskólans nefndin féllst á það að gera þessa breytingu í skyndi það er meiri hluti allsherjarnefndar því eru á þessu frumvarpi bróðurpartur allsherjarnefndar ég ætla að gera hér grein fyrir þeim breytingum sem í þessu lagafrumvarpi felast eins og það birtist í greinargerð frumvarpsins á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi var lagt fram frumvarp um nokkrar skipulagsbreytingar í lögreglu var því máli vísað til allsherjarnefndar sem meðal annars kallaði eftir umsögnum um það frumvarpið var hins vegar ekki afgreitt frá þinginu á meðal þess sem lagt var til í því frumvarpi voru breytingar á þrítugasta og áttundu greinar lögreglulaga sem fjallar um inntöku nýnema og námstilhögun í lögregluskóla ríkisins nefndin telur rétt að flytja tillögu um breytingu á þessu ákvæði sérstaklega þar sem slík breyting er forsenda þess að unnt verði að taka inn nýnema á þessu ári

á fyrirkomulagi námsins gerð opnari og almennari lagt er til að breyting verði gerð á fyrirkomulagi launagreiðslna til lögreglunema sem stunda nám við grunnnámsdeild lögregluskóla ríkisins frá því sem verið hefur frá setningu lögreglulaga námið á fyrstu önninni í skólanum er ólaunað en hefur verið lánshæft samkvæmt reglum lánasjóðs íslenskra námsmanna samkvæmt gildandi lögum skal ríkislögreglustjóri sjá þeim nemum sem standast próf á fyrstu námsönninni í skólanum fyrir launaðri starfsþjálfun hjá lögreglunni skólinn hefur skipulagt starfsþjálfunina með samkomulagi við lögregluembætti sem hafa tekið nemendur í starfsþjálfun og greitt þeim laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra fh ríkissjóðs og landssambands lögreglumanna fjárveiting hefur hins vegar aldrei verið veitt sérstaklega á fjárlögum til að standa straum af launakostnaði vegna starfsþjálfunar lögreglunema á lokaönn námsins hafa lögreglunemarnir fengið laun sem lögregluskóli ríkisins greiðir rekstur lögregluembætta er erfiður og fyrrgreint fyrirkomulag gengur ekki lengur vegna fjárskorts auk þess sem ávallt hefur verið sá faglegi galli á fyrirkomulaginu að fremur hefur verið litið á starfsþjálfunarnema sem afleysingamenn en nemendur sem á hinn bóginn hefur leitt til þess að lögregluskóli ríkisins hefur átt erfitt með að fylgja eftir námskrá starfsþjálfunarannarinnar eðlilegt má telja að lögreglunemar fjármagni sitt nám með námslánum eins og aðrir nemar að undanskildum þeim tíma þegar þeir eru í starfsnámi undanfarin ár hefur nám við lögregluskóla ríkisins þróast mikið í grófum dráttum má segja að smám saman hafi verið horfið frá fyrirkomulagi þar sem fastráðnir lögreglumenn voru sendir í lögregluskólann á fullum launum til þess eins að uppfylla þarfir lögreglunnar sem vinnuveitanda til að efla starfsmenn sína til daglegra lögreglustarfa þess í stað hefur skólinn í vaxandi mæli tekið mið af skólastarfi almennt þótt enn sé mjög tekið mið af þörfum lögreglunnar við námið um leið hafa gæði námsins farið vaxandi undanfarin ár hefur enda ásóknin í skólann verið mikil þrátt fyrir að dregið hafi verið úr greiðslum fyrir nemendur þess verður vart að nokkur hluti nemenda sækir sér menntun í skólann án þess að hyggja á starf í lögreglu eftir

sveiflast mjög á milli ára og varasamt er að afleggja skólahald um lengri eða skemmri tíma vegna sveiflna

breyta núverandi fyrirkomulagi varðandi launagreiðslur vegna grunnnámsnema við lögregluskóla ríkisins áfram er reiknað með að skólinn sjái nemendum fyrir starfsþjálfun í lögreglunni í að minnsta kosti fjóra mánuði og greiði þá mánaðarlaun þeirra hins vegar verði hætt að greiða lögreglunemum laun á meðan þeir stunda bóknám en gert er ráð fyrir að það verði lánshæft nám samkvæmt reglum lín eins og bóknámið á fyrstu námsönn er nú til aukins sveigjanleika er skipulag námsins í þrjár annir fellt út úr